Ty obrázky jsou natolik šokující, že si každý musí říci Jsou to obrázky z členské země EU? Používat proti mírumilovným voličům, kteří drží v ruce maximálně volební lístky, gumové projektily, to je výjev, který bych čekal maximálně někde z Ruska, ne z demokratického státu EU. Nemůžeme rozhodně mlčet, já v žádném případě nebudu. Jsem zde v Evropském parlamentu členem Evropské lidové strany, ve které jsou členy i moji kolegové ze Španělska, a to zvolení právě za stranu pana Rajoye. Jsem si vědom, že daná otázka je interní věcí členského státu, samozřejmě je to otázka ústavního práva Španělska.